son protestas en las que la ciudadanía pide más libertad, más democracia, más derechos sociales. En Irán estas revueltas han sido reprimidas con una enorme dureza, con la utilización de armas de fuego contra la población civil.

De nuevo, las autoridades han puesto también la presión sobre las mujeres. Les están colocando un círculo rojo diciendo que son responsables y agitadoras de estos disturbios. Pedimos, por lo tanto, a la Comisión y a la comunidad internacional que condene claramente estos hechos, que pida a las autoridades iraníes que cese la represión y que se haga un llamamiento claro al diálogo político y democrático.